Er bezeichnet die vorsätzliche Tötung von Menschen eines Geschlechts eben aufgrund ihres Geschlechts.

Genderzid hat auch zur Folge, so wie es die Kollegin schon gesagt hat, dass 200 Millionen Frauen in der Weltbevölkerung fehlen. Mädchen werden schonungslos diskriminiert, zum Beispiel in puncto Vorabbestimmung des Geschlechts. Einen der Hauptgründe sehe ich in der teilweise kulturell tief verwurzelten Präferenz für Söhne. Es reicht also demnach nicht aus, von Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen zu sprechen, es ist dringend an der Zeit, diese Gleichbehandlung auch einzufordern und sie in der Folge natürlich zu leben. Unterschiede in den Bildungschancen aufgrund des Geschlechts sind inakzeptabel. Ich halte Bildung für den wirklich wichtigsten Baustein, um eben Gleichwertigkeit zu stärken und das Bewusstsein für die Gleichberechtigung zu schärfen.